Frau Präsidentin! Unser Kollege Herr Couso hat Recht, dass der Islamische Staat ohne die vorausgegangene westliche Interventionspolitik in dieser Form überhaupt nicht existieren würde. Und dies betrifft nicht nur den Krieg gegen den Irak, sondern auch die Intervention in Libyen und das Agieren in Syrien, was maßgeblich zum Erstarken radikal islamistischer Kräfte beigetragen hat. Auch die repressive Unterdrückung der Sunniten durch die schiitische Regierung im Irak hat maßgeblich zum Erstarken des IS beigetragen. Er muss ebenso unter Druck gesetzt werden wie diejenigen westlichen Verbündeten, die radikal islamistische Kräfte massiv unterstützen zuallererst die Türkei und die Golfstaaten. Was wir außerdem jetzt brauchen, ist endlich eine adäquate Versorgung der Flüchtlinge, vor allem an der türkisch syrischen Grenze, die Öffnung für einen humanitären Korridor und ein umfassendes Wiederaufbauprogramm sowie ein Sofortprogramm zur Minenräumung.